Beste collega's, het voorbije jaar hebben we onderhandeld met slechts één doel voor ogen jaarlijks 180 miljard euro ophalen om onze klimaatdoelstellingen te behalen.

Een duurzame toekomst die onze kinderen en kleinkinderen dezelfde kansen biedt als onze generatie.

Op het vlak van klimaat hadden we twintig jaar geleden moeten ingrijpen. Dit kunnen we niet rechttrekken door vandaag ondoordacht de financiële sector met deze last op te zadelen. Want laat één ding duidelijk zijn op het einde van de rit betalen u en ik hiervoor de rekening. De enige oplossing is een structurele. Duurzaam investeren moet beloond worden.

Ik dank de rapporteur voor de goede samenwerking.